Der westliche Balkan ist ein zentraler Teil Europas, und wir müssen alles tun, um diesen wichtigen Teil nach Europa heimzuholen. Deswegen sind die Vorschläge richtig und gut. Die Lebenswirklichkeit in diesen Räumen wurde beschrieben die langen, bedrückenden Schlangen vor den Visa Ausgabestellen, die jungen Menschen, die keine Perspektive haben, einen Antrag stellen zu können, ausreisen zu können, europäisches Lebensgefühl zu erkunden, zu empfinden.

Das heißt, die Standards, die unser Kommissar Barrot heute beschrieben hat also Sicherheitsstandards bei der Polizeizusammenarbeit, beim Kampf gegen illegale Migration und Wirtschaftsmigration, bei den biometrischen Daten sind die vereinbarten Mindeststandards, die die Spielregeln darstellen.

Die Spielregeln sind klar, und wer sie einhält, hat alle Chancen, Visafreiheit zugestanden zu bekommen.